Monsieur le Président, candidat, collègues, chers collègues, j'avoue que je crois halluciner.

raison pour laquelle Barroso doit rester, c'est que tout change, et lui, il est la stabilité dans un monde qui change.

Moi, j'étais en campagne électorale en France. En France, on nous a dit, pendant la campagne électorale, les banques, c'est Sarkozy, le climat, c'est Sarkozy, le changement en Europe, c'est Sarkozy.

Je t'expliquerai une fois si tu veux le savoir. Je dis simplement que ce lieu, ici, est un lieu où on a le droit de tout dire. José Manuel Obama Yes, he can! Il peut tout maintenant, tout ce qu'il n'a pas pu pendant cinq ans, vous allez voir ce que vous allez voir, alors là, maintenant, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames les chefs de gouvernement, Madame la Suédoise, attention, maintenant c'est fini avec le petit Barroso qui vous écoute. Vous allez devoir l'écouter, il va vous imposer une nouvelle politique intégrée, pas de coordination, vous allez devoir le suivre...

mais arrêtez, arrêtez, Monsieur Barroso! On vous connaît!

Parce que vous parlez des valeurs européennes, vous parlez de l'éthique européenne, mais le problème est le suivant, Monsieur Barroso. Si vous voulez vraiment changer, il faut expliquer une chose aux parlementaires, aux citoyens la réponse à la crise financière et économique doit être en même temps une réponse à la crise écologique, et si vous voulez répondre à ces crises, il faut transformer

Il faut remettre en question nos systèmes de production.

Est ce que, Monsieur Barroso, est ce que, Messieurs les chefs de gouvernement, est ce que la majorité de ce Parlement est prête aujourd'hui à remettre en question le toujours plus, toujours plus, le plus rapidement? C'est la base de la crise, et quand on parle du développement durable, ce n'est pas simplement quelques mesurettes, c'est essayer d'expliquer et de comprendre que, s'il y a des choses où il faut de la croissance, c'est à dire une croissance sélective, le renouvelable, etc., il y a des tas de choses qu'il faut freiner. Il faut une mesure, et alors là, j'hallucine encore plus. Vous avez parlé du processus de Lisbonne. Vous avez parlé de la recherche. Monsieur Barroso, expliquez moi! Pendant cinq ans, vous nous avez expliqué quatre ans la dernière année après la crise, vous étiez plus prudent vous nous avez expliqué que la base de l'effectivité économique et écologique, c'était la dérégulation dérégulation. Mais si, je me rappelle de vos discours, je me rappelle de vos interventions.

Avec les crises, et c'est à votre honneur nous, on n'a jamais dit que vous étiez un homme de déshonneur, on a simplement dit que vous, Monsieur Barroso, voyant la manière dont vous avez conduit cette Commission, on ne vous fait pas confiance.

Alors, Guy Verhofstadt, ça c'est gros, maintenant.

Maintenant, tout le monde nous dit merci qu'on n'ait pas voté en juillet, parce qu'au moins il a pu présenter son programme.

Barroso, on aurait voté sans programme en juillet et madame la marquise se serait très bien portée! Alors, au moins, dites nous merci de vous avoir donné la chance de présenter votre programme.

Deuxièmement, mais là c'est gros, vous dites pourquoi repousser encore? Pour la simple raison, et ça, ça n'a jamais existé avant, que les citoyens irlandais vont voter dans trois semaines, et s'ils votent oui, comme je le crois, comme c'est prévisible, au traité de Lisbonne, il y a une autre condition pour cette Commission. Vous nous dites il faut absolument, parce qu'on a une crise économique, vous allez voir ce que vous allez voir.

Il n'aura pas le temps de s'occuper de Lisbonne, il n'aura pas le temps de s'occuper de Copenhague, parce qu'il devra négocier avec Sarkozy.

Si c'est pour M.

Qu'est ce qu'il va donner aux Anglais? Parce que c'est du marchandage, la Commission! Et le marchandage, ça va l'occuper, mais pendant qu'il sera occupé à marchander, les autres vont marchander à Copenhague. Voilà le problème, voilà la réalité.